con Boko Haram che continua ad operare. Dobbiamo riconoscere gli sforzi del presidente Buhari nella lotta contro il terrorismo. È un impegno difficile, contro un nemico abilmente feroce. Abbiamo condannato i conflitti etnici che oppongono pastori transumanti e agricoltori sedentarizzati nel nord del paese. La ricorsività di tali conflitti interetnici è segno che la pressione demografica richiede un cambio di modello economico. Chiediamo al governo nigeriano di favorire la mediazione dal basso, affinché questi conflitti cessino, e di definire al più presto le politiche economiche adatte alla crescita demografica.